Domnule președinte, Qatar e o țară aflată într o situație specială, fiindcă e țara care are cea mai mare proporție de lucrători străini din lume.

Discuția despre toate acestea a apărut în contextul organizării Cupei Mondiale de Fotbal din 2022. E clar, însă, că problema muncitorilor aflați în aceste situații trebuie rezolvată cu mult înainte de respectivul eveniment sportiv. De aceea, orice efort de ameliorare a situației e binevenit. Am notat în acest sens faptul că guvernul de la Doha investighează problema prin comandarea unui studiu la o cunoscută firmă de expertiză juridică. E nevoie însă de inițiative legislative, pentru a păstra o relație bună cu partenerii noștri din Qatar.